Nous vivons l'épilogue d'un conflit commercial qui est ancien entre l'Europe, d'une part, les États Unis et le Canada, d'autre part.

Mais joignons aussi nos voix à la leur pour appeler à soutenir la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'accord.

c'est la victoire du respect que nous devons aux citoyens européens, puisque le bœuf aux hormones est définitivement banni de nos étals. Les sanctions que nos partenaires transatlantiques nous imposaient pour tenter de nous faire changer d'avis n'ont pas ébranlé notre conviction qu'il fallait trouver un accord.

À l'heure où l'Europe doit rétablir sa balance commerciale, la fin de ces sanctions apparaît donc comme une bulle d'oxygène pour les producteurs européens. Cela fait déjà un an que les Américains ont levé toutes les restrictions qu'ils avaient prises, soit 8 mois avant la date prévue par l'accord. Et donc, maintenant, il est temps d'aller plus loin. Les débats qui ont eu cours ont été fructueux. Ils ont montré à quel point nous pouvions travailler ensemble. Continuons donc à travailler dans le même sens avec pédagogie, avec exigence, avec diplomatie, mais surtout sur la base essentielle de la réciprocité. Parce que la réciprocité n'exclut pas l'ouverture.